tengan garantías y seguridad jurídica cuando producen ayudas estatales destinadas a la economía real. Contempla además la especial situación que produce la vecindad entre regiones con diferentes posibilidades de cobertura. Con estas reglas, el País Vasco no habría sido injustamente castigado por las llamadas vacaciones fiscales. Porque regiones limítrofes del Estado vecino disfrutaban de las mismas medidas de estímulo a la inversión que arbitramos nosotros para afrontar dos problemas una crisis industrial y los efectos del terrorismo sobre la actividad económica.

También es imprescindible la apuesta del informe por ofrecer un trato especial y diferenciado a las regiones ultraperiféricas como las islas Canarias. La insularidad, la lejanía, las dimensiones del territorio, su disgregación y otras circunstancias que afectan a estas zonas conducen a que la condición de RUP se considere como criterio independiente con miras a la cobertura territorial de las ayudas estatales de finalidad regional en los próximos años.